Hoy hacemos un llamamiento nuevamente sobre la importancia de un sistema permanente para la distribución justa y transparente de los escaños del Parlamento Europeo. No tenemos un sistema y volvemos a dejar el asunto para el futuro de forma incomprensible. Esta es la única mala noticia de este informe porque, por fin, esta propuesta cumple con el principio de la proporcionalidad decreciente y, por supuesto, está la cuestión de las listas trasnacionales. Votar a favor de ellas es votar a favor de recuperar el espíritu de integración europea.

Significa encaminarse hacia la superación de la suma de las legislaciones nacionales.

Yo quiero felicitar a los responsables del informe, y no tiene riesgos podemos realizar esta operación, evaluarla y solo el miedo nos paralizaría.